forseta hefur borist bréf um afturköllun fyrirspurnar höskuldur þórhallsson kallar aftur fyrirspurn sína á þingskjali sex hundruð sextíu og tvö mál númer fjögur hundruð tuttugu og